Izvolite. Hvala, spoštovana ministrica, vsi prisotni, hvala za te informacije. Upam, da bodo vaše napovedi tokrat držale in da se mi ne bo potrebno ponovno oglašati. Naj ponovim, da je izvirni greh teh težav v tem, ker ne poznamo prave višine stroškov in s tem tudi ne sredstev, ki so oziroma bodo potrebna. Odgovore naj bi dal nov program razgradnje Nuklearne elektrarne Krško, saj je sedaj veljavni še iz leta dva tisoč štiri, čeprav bi moral biti revidiran vsakih pet let. Ne bom se spuščal v to, komu in zakaj takšno stanje ustreza, opozarjam pa na podcenjevanje teh problemov, ki je doseglo višek z nedavnim obiskom predsednika vlade in njegovo najavo, da bo Slovenija gradila drugi jedrski reaktor. Nič pa ni povedal o problemih z odpadki, o nerešenih odnosih s polovično lastnico nuklearke Hrvaško in nič o odnosih z lokalno skupnostjo, na katere najbrž računate, da bo sprejela ta drugi reaktor. A glede na ignoranco do regije Posavje, ki jemljete pravico do samostojne pokrajine in na planirano zniževanje nadomestil, bi človek pomislil, da boste drugi reaktor gradili v Ljubljani ali pa kje drugje v državi. Prepričan sem, da v tem primeru ne bi čakali na odlagališče kar štirideset let in tudi drugi problemi bi se hitro rešili. Da ne govorim o tem, kakšno odškodnino bi zahteval vaš, bom ponovil, vaš nekdanji strankarski kolega gospod Janković. Hvala. Hvala, gospod poslanec, za zahtevo ...